Ich freue mich, dass auch manche Kollegen von den europakritischen Rängen zugestimmt haben, dass es eine wunderbare Sache ist, dass die Schweiz hier beitreten will und dass es mehr europäische Bildungszusammenarbeit gibt. Das öffnet die Horizonte, vielleicht auch für sie, aber bestimmt für die junge Generation in der Schweiz.

Es ist bewundernswert, dass die Schweiz das genau in diesem Bereich nicht gemacht hat, weil sie sich nämlich sicher sein kann, dass die junge Generation schon lange darauf wartet, dass diese Zusammenarbeit möglich ist. Der Herr hat es nur nicht gemerkt, dass hier keine Volksbefragung stattgefunden hat.

Die guten Dinge, nämlich die Europäische Union, auch dort beizutreten, sind etwas, das selbstverständlich sein wird.

Wir sind ein Kontinent, wir sollten uns auch in diesen Fragen einig sein.